Republicile din Caucazul de Nord sunt aproape zilnic scenele unor acte de violență sau terorism. Atentatul care a avut loc săptămâna aceasta în Parlamentul cecen arată că insurgența islamică pune în pericol stabilitatea întregii regiuni.

De asemenea, situația militanților pentru drepturile omului este una îngrijorătoare fiind semnalate numeroase cazuri de răpiri și condamnări arbitrare. Cazul domnului Oleg Orlov se înscrie într o serie de procese inițiate fără o bază juridică solidă.

2009. Atrag atenția că investigațiile demarate după moartea acesteia nu au înregistrat progrese până în prezent. Din aceste motive, consider că autoritățile federale trebuie să ia măsuri suplimentare pentru a garanta derularea unor anchete corecte inclusiv în cazul membrilor organizației Memorial.